virðulegi forseti í umræðunni í dag eru mismunandi áherslur og túlkanir á ástæðum hrunsins og hvernig endurreisninni skuli háttað stutta útgáfan af ástæðum hrunsins er sú að stjórnvöld leyfðu frjálshyggjumönnum að leggja línurnar

markaðurinn mundi leiðrétta sig sjálfur og það byrgði sýn þar var rangur póll tekinn í hæðina og okkur bar verulega af leið menn tala um góðæri en það voru engin raunveruleg góð ár fyrir hrun það var hins vegar til blaðra sem menn kölluðu góðæri og blaðran sprakk með afleiðingum sem við þekkjum og öðrum sem nú ári síðar eru ófyrirséðar bankarnir urðu allt of stórir og okkar litli gjaldmiðill átti engan möguleika á að verja þá falli bindiskylda var í lágmarki og seðlabanki beitti ekki þeim ráðum sem hann hafði til að auka aðhaldið gallað regluverk bæði íslenskt og evrópskt veitti ekki heldur nauðsynlegt aðhald bankamenn veðsettu þjóðina alla án þess að láta vita eða spyrja leyfis aðgerðir breta gegn okkur gerðu ástandið síðan enn erfiðara

kerfisvillur sem ýtir undir áhættusækni þeirra líkt og sérfræðingar o e c d hafa bent á í nýútkominni skýrslu endurreisn bankanna lítur senn dagsins ljós og það er mikilvægur hlekkur í endurreisa íslensks efnahagslífs ekkert ríki getur blómstrað eða unnið sig út úr efnahagskreppu án virks bankakerfis þannig er gott og ábyrgt bankakerfi ein af grunnstoðum endurreisnarinnar en það eru ekki bara íslendingar sem töpuðu fé á íslenska efnahagshruninu afskrifaðir hafa verið tíu þúsund milljarðar af erlendum skuldum þjóðarbúsins af icesave reikningunum töpuðu einstaklingar sveitarfélög og félagasamtök í hollandi og bretlandi verulegum fjárhæðum tap okkar íslendinga er þó mest vegna þess að auk fjármuna glötuðum við góðum orðstír efnahagurinn hrundi og álit annarra þjóða og tiltrú einnig þó sú sem hér stendur vilji horfa fram á veginn og leita lausna til framtíðar tel ég nauðsynlegt að rannsaka vel hvað gerðist í aðdraganda hrunsins og leita réttlætis og að við íslendingar gerum upp hlutina með einhverjum hætti ekki er síður nauðsynlegt að fara í hið pólitíska uppgjör en sennilega verður að líða lengri tími fram að því uppgjöri ákveðin fjarlægð þarf að vera í þeim efnum svo allt sviðið sjáist nógu vel en nú stöndum við í upphafi endurreisnarferlis þar sem mörg stór verkefni hafa verið unnin og drög lögð að öðrum

nú fer fram hagræðing og sparnaður innan ráðuneyta sem og hjá stofnunum og fyrirtækjum í eigu ríkisins í þeirri vinnu er þjónusta og störf varðveitt eins dag kostur er aðstæður eru meðal annars með þessu skapaðar fyrir lækkun vaxta og að gjaldeyrishöft verði afnumin markmiðið er að við náum sem fyrst stöðugu gengi verðtryggingar verði afnumdar og vextir lækki til muna en ljóst er að önnur markmið svo sem efnahagslegur stöðugleiki bærileg skuldastaða þjóðarbúsins og jafnvægi í gjaldeyrismálum nást ekki nema ríkisfjármálin verði komin á styrkan grundvöll segjum á því að ríkisfjármálin séu mælikvarði á trúverðugleika efnahagsáætlunarinnar skuldastaða ríkisins hefur ráðið mestu um það að valið hefur verið að fara eins hratt í aðlögunaraðgerðir og unnt er og forsvaranlegt er talið en forsendur fyrir því fjárlagafrumvarpi sem lagt hefur verið fram er skýrsla fjármálaráðherra um jöfnuð í ríkisfjármálum tvö þúsund og níu til tvö þúsund og þrettán stöðugleikasáttmálinn sem gerður var í sumar við aðila vinnumarkaðarins og sveitarfélaga og það að verja kjör þeirra sem verst eru settir ýmsir óttast að of bratt sé farið í niðurskurð á opinberri þjónustu opinber þjónusta er þess eðlis að hún beinist fyrst og fremst að þeim sem helst standa höllum fæti svo sem í heilbrigðiskerfinu og tryggingakerfinu og er stór hluti þeirra lífsgæða sem þeir njóta eða þá að um er að ræða samfélagslega uppbygginu svo sem í skólamálum menntun og rannsóknum og mikil skerðing á þessum sviðum getur því lagt óeðlilega mikinn þunga af afleiðingum kreppunnar á viðkvæma þjóðfélagshópa og skert kjör þeirra hlutfallslega meira en annarra eða þá tafið mikilvæga uppbyggingu til framtíðar ljóst er að bæði frá félagslegum og hagfræðilegum sjónarmiðum þarf að fara með gát í niðurskurð opinberra útgjalda

þegar skattareglur verða útfærðar verður að hafa í huga að jafnræði sé í skattlagningu að skattbyrðin dreifist með sanngjörnum hætti að hún hafi sem minnst áhrif á ákvarðanir um fjárfestingu og neyslu og skattkerfið sé einfalt og gagnsætt einnig þarf skattkerfið að þjóna þeim markmiðum að jafna tekjudreifingu í þjóðfélaginu fjölgun starfa og aðgerðir til að greiða fyrir því að arðvænleg fyrirtæki vilji festa hér rætur ásamt stöðugleikasáttmálanum á vinnumarkaði eru lykilskref auk þessa hvet ég í auknum mæli til samvinnu háskóla og atvinnurekenda til að nýta rannsóknir til nýsköpunar nýsköpun í ríkisrekstri er ekki síst mikilvæg þar sem gera þarf meira fyrir minna fé unnið er eftir stöðugleika sáttmálanmum og leggja þarf enn meiri áherslu á sameiginlegar aðgerðir fyrirtækja ríkis og sveitarfélaga til að fjölga störfum markmiðið er að útrýma atvinnuleysi og að tekjur ríkisins aukist samskipti íslands við aðrar þjóðir eru einnig lykilþættir í endurreisnarferlinu stjórnvöld verða að semja um skuldbindingar íslands vegna icesave það er ekki umflúið og aðrir kostir munu aðeins leiða til enn meiri erfiðleika þjóðarinnar samkomulagið er mikilvæg forsenda í framgangi efnahagsáætlunarinnar samningarnir um icesave skuldbindingar eru nauðsynlegir vegna mats á lánshæfi bæði ríkissjóðs og fyrirtækja í landinu

við þurfum lán til að við eigum gjaldeyrisvaraforða og gjaldeyrisvaraforðinn er nauðsynlegur til þess meðal annars til að matsfyrirtækin taki okkur úr neikvæðum horfum í stöðugar

og aðrir kostir leiða aðeins til meiri erfiðleika þjóðarinnar í formi kostnaðar vegna lægra gengis lengri tímabilsgjaldeyrishafta og hærra vaxtaálags á erlend lán allt hefur þetta slæm áhrif á atvinnulíf velferð þjóðarinnar og lífskjör hrunið hefur grafið undan því trausti sem íslendingar nutu í alþjóðlegu samstarfi og það traust verðum við að vinna að nýju umsókn um aðildarviðræður við evrópusambandið gefur skýr skilaboð um hvort íslendingar vilja stefna og á hvaða gildum þeir vilja byggja endurreisn efnahagslífsins markmiðið er að ísland endurvinni traust og tiltrú annarra þjóða í viðskiptum og á öllum öðrum sviðum virðulegi forseti nú þegar ár er liðið frá hruninu og fjölmiðlar rifja upp ástandið og þær tilfinningar sem það kallaði fram og mörg íslensk börn skynjuðu þá spennuna allt í kring og horfðu upp á foreldra sína og aðra aðstandendur áhyggjufulla og jafnvel óttaslegna nú er gott tækifæri til að ræða við börnin um þessa neyslu létta af þeim áhyggjum af heimi fullorðinna og hlúa að fjölskyldulífi sem styrkir sjálfsmynd barna og unglinga óvissa og spenna í þjóðfélaginu eykur líkur á áhættuhegðun barna og unglinga vinsælt er nú að koma á nágrannagæslu þar sem menn gæta eigna hvers annars hvernig væri að við bættum við nágrannagæslu þar sem við gætum að börnum og unglingum og höfum í huga sannleiksgildi þess að það þurfi heilt þorp til að ala upp barn